Hvala za besedo. Bi se odzval na ene par zadev, ki so bile zdaj izpostavljene. Kar se tiče odločitve vlade in državnega zbora, mislim, da je to jasno - mi smo pripravili oziroma vlada je sprejela mnenje, ki je bilo posredovano, isto mnenje ste prejeli tudi vi, tako da ta vidik je jasen, kako se pa potem, odločate poslanci, je seveda vaša stvar. In to spoštujemo. Kar se tiče razprave, mene pri tisti novembra dva osemnajst mene pri tisti razpravi ni ni bilo, sem pa pozorno poslušal, kaj ste rekli, ne. Se pravi, omenja se teh tristo dvaindevetdeset cela petinsedemdeset evra in zdaj bi tukaj rad potegnil eno jasno zelo jasno ločnico. Se pravi, mi imamo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, to je ena blagajna in to je zavarovanje. Glede na to, koliko je nekdo plačeval, se potem odmeri določena pravica in jo prejme. V kolikor je ugotovljeno, da je tako, kot sami pravite, se nekdo utaplja, je na razpolago rešilni čoln na licu mesta. Ta deluje tako, da se nekdo pač pove, da ima težavo, zato imamo več inštitucij, ena izmed teh v konkretnem primeru bi lahko bila center za socialno delo, se obrne na njih in tam so strokovni sodelavci, ki preverijo zadevo, in seveda tudi če ugotovijo, to nemudoma ukrepajo in odmerijo, se pravi pomoč, bodisi je to denarna socialna pomoč, lahko je to izredna denarna socialna pomoč, lahko je to varstveni dodatek, lahko je ena izmed številnih ukrepov, ki jih imamo na področju socialne politike, da pomagajo. Ampak jedrni del, tisti, ki pride iz, se pravi, pokojninske blagajne, je vezan na obdobje in obseg vplačil, ki so bila bila opravljena v to blagajno, iz tega razloga tudi nekdo, ki je, se pravi, da ni se zgodila ta, če rečemo nesreča, ne izhaja to iz dela, ampak, izhaja iz drugih aktivnosti posameznika, se potem tudi predvideva in prišteje določena leta pokojninske dobe, ki so prišteta, tako kot je rečeno. Se pravi, v obdobju trideset do šestdeset let, če se vzame dve tretjini od šestdeset do petinšestdeset, se vzame polovica. Se pravi, se nekako eno dobo, ki oceni, koliko bi ta doba dodatna bila, in se prišteje zraven k tisti dobi, ki je bila že dosežena in na ta način se potem tudi odmeri neka, pač tista pravica, ki pripada. Tako da tu tudi, ko se gleda, kaj je nekemu posamezniku na razpolago v tej državi, se ne sme gledati parcialno, ampak je treba gledati, kako je narejena mreža socialne pomoči, se pravi od tistih pravic, ki izhajajo na podlagi vplačil, do tistih, ki ne ne izhajajo iz vplačil, ampak so splošne pravice, ki jih zagotavljamo državljanom, ki se pač začasno ali trajno znajdejo v neki situaciji, da se jim lahko v tem primeru pomaga. Kar se tiče tega, kot ste tudi omenili, raznih razprav, kako to teče in da bo spet zdaj neka delovna skupina in tako naprej. Potek dela na ekonomsko-socialnem svetu je formaliziran in pogajalska skupina je ustanovljena z namenom, da se pogaja in da se na koncu izpogaja. Iz tega razloga tudi potem na plenarnem zasedanju se spremlja, kaj se dogaja v teh skupinah, in seveda je treba poročati o napredku. In naša ocena je, da je to potrebno, da pa na tej podlagi, se pravi, bomo lahko v naslednjih mesecih prišli tudi do konsenza, takrat se ponovno vrnili h koaliciji, takrat tudi prišli do vas, tudi do opozicije. Jaz sem bil vedno naklonjen temu, da se predlogi, ki jih imamo, ko so v zadostni meri dodelani oziroma v tisti fazi, ko se lahko že vložijo v državni zbor, se predstavijo vsem in pri pokojninskih temah je to v bistvu osnova. Bomo takrat vas prosili za, da nas sprejmete, vam razložili, kaj smo hoteli rešiti, zakaj tako mislimo, kaj so naše podlage, boste povedali tudi svoja mnenja. In če bo takrat možno in seveda tudi v v, v sodelovanju s koalicijo morda tudi kakšno vašo misel, če boste opazili, da smo kakšne stvari izpustili, ali bi se jih dalo boljše rešiti, bi jih takrat tudi, se pravi, še nadgradili. Ampak brez usklajenosti z ekonomsko-socialnim svetom, ki, kot moram ponoviti, je zahteval glede teh tem, se pravi soglasje, ne moremo iti in je treba tak način delati, kar je tudi prav, ker so posledice običajno velike, tako z vidika se pravi posameznika kot tudi z vidika sistema. Nekateri seveda, ste rekli, v težkem položaju, seveda, to izhaja iz našega mnenja in tega se zavedamo, zato imamo pa na drugi strani tudi sistem, se pravi raznovrstnih pomoči. Kar se tiče rušenja razmerij, ta podatek drži, ne, zaradi tega, ker kot rečeno prej, gre za zavarovalniški sistem, solidarnostni je na drugi strani, čeprav je tudi tukaj vgrajena določena varovalka solidarnosti z vidika dodanih let, ki se prištejejo zraven in tako naprej, pa tudi kar se tiče odmernih odstotkov. In kar se tiče sprememb, ki so predvidene, mi naslavljamo res, nekako širšo širšo populacijo, se pravi, ukvarjali se bomo tako s prihodnostjo, kar se tiče, invalidskih, pokojnin, kar se tiče invalidskih nadomestil, kar se tiče družinskih, vdovskih, tudi minimalne pokojnine in tako naprej, tako da te zadeve so vse zdaj odprte in v pripravljanju v pogajalskih izhodiščih, da se začnemo o njih, pogovarjati. tako da jaz še vedno mislim, da ta država je socialna država in na nas je, tudi na vladi, kot tudi na poslancih, da skušamo nekoliko to razumno uravnavati, da bo tudi dolgo uspešno funkcionirala, seveda na nekaterih področjih so zagotovo potrebne tudi izboljšave. Morda še en dodatek tam, ko je ko je bil en stavek s trojno nikalnico, kar je, se strinjam, neposrečen pristop k pisanju stavkov, najmanj, tam je bila, bil mišljeno en moment, se pravi, zgolj tako, da če nekdo bi eventualno začel delati, oziroma se zavaroval, in bi delal nekako pri pri višji starosti, recimo bi se lotil tam nekje pri petinštiridesetem letu, bi lahko tudi, se pravi, v praksi ne bi mogel zbrati več kot toliko let, tudi če bi delal, ne, se pravi, ne bi nobene, se pravi, prišlo do nikakršne koli invalidnosti, ali pa če pride do invalidnosti, je še vedno samo določen nabor let, ki jih lahko zbere in na ta račun tudi zelo omejen nabor, se pravi, zavarovalnine oziroma zavarovanega dohodka, ki ga on lahko pričakuje. Bi pa, ta del zdaj zaključil z enim, z eno, splošno opazko, ki se pa tiče dejansko vseh, ki prejemajo oziroma ki bodo prejemali, sredstva iz našega pokojninskega invalidskega sistema. Že za časa dela, se je treba zavedati, da je zelo pomembno, kolikšen del dohodka posameznika je zavarovano za pokojninske in invalidske namene. Zato tukaj tudi bi posebej apeliral, dogaja se tudi, recimo da, nekateri seveda v tem trenutku relativno dobro shajajo, tudi recimo z neko, nižjo plačo na račun tega, da se so določena izplačila ne vem dnevnic in drugih tipov stroškov, ti stroški in ta dohodek, ki je prejet, ni zavarovan, kar lahko pomeni znatno poslabšanje stanja, takrat ko bo nekdo potreboval, bodisi, pokojnino, bodisi, upam, da nikoli, invalidske pokojnine. Zaradi tega je zelo pomembno, da tudi za časa dela, vsako pri sebi tudi razmisli in poskrbi, da ima primerljiv dohodek, ki ga prejema, tudi ustrezno zavarovan, da bo lahko na se pravi, na na stara leta oziroma kasneje tudi užival ustrezno raven pravic, kot se pritiče tistemu standardu, ki ga je približno navajen. Hvala.